Tisztelt Elnök úr! Nap mint nap láttuk a tragikus eseményeket, hogy milyen veszteségeket szenvedett el a bolygónk az ausztráliai tűzvész kapcsán. Azt mondják, hogy az emberi tragédiák és áldozatok mellett mintegy egymilliárd állat halt meg a tűzvészben. A drasztikusan csökkenő élőhelyek következtében pedig akár újabb fajok is kipusztulhatnak. A katasztrófa ráadásul hatással van az egész világra. A bozóttűz füstje körbeszállta az egész Földet. Új Zélandon sötétre színezte a hegyeket takaró havat, a légkörre pedig az egész bolygón hatással lehet. Ez figyelmeztetés kell, hogy legyen nekünk, európaiaknak is. Bárhol a világon okoz pusztulást a klímakatasztrófa, az mindenkire, ránk, európaiakra is hatással lehet. A mi életünkre és az európai fajok fennmaradására is veszéllyel lehet.